Sie wissen ganz genau, dass das nicht geht.

Es ist auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das die Russen auf der Krim ausüben. Auch in einem Jahr kommt kein anderes Ergebnis heraus, das wissen Sie ganz genau. Warum kriminalisieren Sie dann dieses Referendum?

Das haben Sie zu verantworten!